Son seul but était de faire peser sur les dirigeants russes des menaces de sanctions financières et de limitation de circulation, afin de les forcer à accepter pour leur pays les ingérences étrangères, en particulier américaines, et, in fine, empêcher la Russie de reprendre sa position régionale. Sous prétexte de faire respecter les droits de l'homme partout dans le monde et de sanctionner les dirigeants qui ne s'y soumettraient pas, vous désirez acquérir une influence que seuls certains États membres de l'Union détiennent encore résiduellement.

Il ne faut pas être grand clerc pour deviner que les dirigeants de certains pays seront épargnés quand l'économie de l'Union aurait plus à y perdre qu'à y gagner. Car, en vérité, dans l'Union, aujourd'hui, seuls les profits sont considérés comme primordiaux.